Pretože prenajímanie maternice a kupovanie si dieťaťa od kliniky spĺňa všetky charakteristiky obchodovania s ľuďmi.

Náhradné materstvo v každej podobe musí byť súčasťou boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Ak chceme odstrániť obchodovanie s ľuďmi, musíme si hovoriť pravdu.